Señor presidente, este Parlamento Europeo ha hecho su parte del trabajo aprobando e impulsando el presupuesto europeo para el próximo año 2019 y para que pueda haber un marco financiero plurianual. ¿No va siendo hora de que el Consejo sea capaz de dejar de actuar como el eslabón fallido y paralizante del proceso de decisión europeo? ¿No va siendo hora de que el Consejo haga caso al Parlamento Europeo e incremente el presupuesto hasta el 1,3 con recursos propios, como la tasa de transacciones financieras, como le pide este Parlamento Europeo? ¿No va siendo hora de que el Consejo desbloquee el Reglamento de Dublín, la solidaridad necesaria para darle razón al asunto migratorio, y sobre todo de que lance un mensaje positivo a los europeístas británicos que se han manifestado por un segundo referéndum?